Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, l'Année européenne du volontariat 2011 fut l'occasion de donner un coup de projecteur sur le volontariat et de donner l'opportunité au monde associatif d'établir des recommandations précieuses. Je félicite également le rapporteur et la Commission pour leur investissement sur cette question.

Scurria souligne l'importance de garantir l'accès à l'engagement volontaire pour tous les citoyens, chacun devant avoir le droit de contribuer à sa manière pour faire vivre les espaces de gratuité et de solidarité dans sa localité. Le volontariat et l'action associative dans son ensemble représentent en effet un antidote aux dérives du marché et aux risques d'exclusion d'une part de la population du bénéfice des biens et des services fondamentaux. Pour notre groupe, le volontariat ne doit pas être un nouveau plan d'activation avec des emplois précaires. Il s'agit de différencier clairement la valeur du volontariat gratuit par rapport aux activités lucratives. Nous encourageons par ailleurs les États membres à reconnaître les droits des bénévoles et à utiliser la charte européenne des droits et responsabilités des volontaires comme point de référence.